Komisja Europejska ma przygotować instrumenty egzekucji i karania za produkcję niedostosowaną. Nic też niestety nie wynika z faktu zaznaczenia w preambule rezolucji, że jedni producenci mieli 12, inni 8 lub 5 lat na dostosowanie. Dodam jeszcze, że producenci z krótszym okresem dostosowania odkupując klatki niedostosowane, wymontowane od kolegów z 15 tki wspierali ich dostosowanie, nieświadomi kłopotów ściąganych na siebie. Eksperci dowodzą, że po wdrożeniu dyrektywy klatkowej popyt na jaja konsumpcyjne w Unii Europejskiej będzie przewyższał podaż, a to oznacza w praktyce import z krajów trzecich jaj produkowanych z pewnością w niedostosowanych klatkach. Dlatego zwracam się do Komisji o dokonanie oceny możliwości utrzymania zakazu stosowania tradycyjnych klatek od 1 stycznia 2012 r. i znalezienie rozwiązań, jasno określonych kryteriów dla tych producentów, którzy nie zakończą procesu modernizacji do 1 stycznia 2012 r., o czym mówią 2 poprawki poparte przez grupę posłów. Zasadniczym argumentem przemawiającym za przyjęciem tej rezolucji według autorów, obok dobrostanu i konkurencyjności, jest twierdzenie, że dostosowawczy okres przejściowy był znany, zapisany w dyrektywie i nie można tego terminu zmieniać. Mam nadzieję, że posłowie, którzy będą głosować za tą rezolucją, przyjmując tę argumentację, będą również wszyscy z pełną determinacją i bez wyjątku za tym, by po roku 2013 nie było już żadnego kolejnego okresu przejściowego dotyczącego zróżnicowania wielkości dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej, bo ten okres przejściowy zapisany w traktacie ma trwać do roku 2013. Jest to tak zapisane i myślę, że nie będziemy tego zmieniać.